Es sind letztlich die Nettozahler, die die EU finanzieren, die den Motor nach der Krise wieder anwerfen, die Budgetsünder und letztlich den Euro retten und die ihren Bürgern ein Belastungspaket aufbinden, das sich gewaschen hat. Es ist daher für mich verständlich und berechtigt, dass diese Länder und diese Bürger an den Haushaltsansätzen festhalten wollen, und daran, dass der Nettosaldo im Nachhinein nicht nach Belieben geändert werden kann und dass Geld nicht in verschiedene Kanäle verschoben wird.